Ik wil iets zeggen over het oosten van Europa, want ik vind dat wij daar wel aandacht aan moeten besteden.

Laten wij ook in het oosten van Europa van energie efficiënte bedrijven een topprioriteit maken!